Señora Presidenta, el 9 de mayo celebramos en todos nuestros países el Día de Europa, pero la verdad es que, de vez en cuando, habría que celebrar el Día de No Europa para ver cómo sería Europa si no existiera la Unión Europea. Pero yo creo que hoy ha habido en esta Cámara un determinado aroma de elecciones próximas, y a mí me parece que muchas de las críticas que hemos oído aquí, especialmente a la Comisión Europea, son totalmente infundadas. Creo que la Comisión ha reaccionado bien ante la crisis económica me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos reaccionado. Y a alguna querida colega, amiga, que tampoco me escucha, yo le recordaría a un compatriota suyo, André Gide, que decía que todo lo exagerado carece de valor, y a mí me parece que hay que poner las cosas en su sitio.

Creo que es muy importante que, en todo ese proceso de elección del Presidente de la Comisión, tengamos en cuenta el espíritu de Lisboa. Estoy seguro de que el señor Vondra va a tenerlo en cuenta y su sucesor también, porque me parece que celebrar unas elecciones al Parlamento Europeo y no tener en cuenta el resultado de esas elecciones y no consultar a los grupos políticos del Parlamento Europeo para presentar un candidato ante esta Cámara carece de sentido político. Y eso hay que decirlo con toda claridad y hay que decirle al Consejo No se equivoquen ustedes haciendo lo contrario de lo que este Parlamento va a aprobar muy mayoritariamente en el informe del señor Dehaene. Y finalmente, señor Vondra, yo quiero felicitarles a ustedes por su Presidencia. Al final, hay que distinguir lo accidental de lo necesario, de lo importante, y yo creo que ustedes han hecho una buena labor. Aprendí hace muchos años, gracias a Kundera y a otros, que Chequia era una parte importante de Europa, y ustedes lo han demostrado y quiero agradecérselo.

Gracias, señora Presidenta, y que así sea, como decimos en mi país.